herra forseti ég mæli hérna fyrir tillögu til þingsályktunar um nýtt starfsheiti fyrir ráðherra og tillagan hljómar svo með leyfi forseta alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að láta undirbúa breytingar á stjórnarskrá og lögum til að taka megi upp nýtt starfsheiti ráðherra sem bæði kynin geta borið nauðsynleg lagafrumvörp verði lögð fram hið fyrsta eins og þingmenn eflaust vita þá vakti framlagning þessa þingmáls nokkra athygli hér á haustdögum þó svo að ég hafi ekki haft tækifæri til þess að mæla fyrir henni í þingsölum fyrr en akkúrat núna það er auðvitað merkilegt stundum að velta því fyrir sér hvað það er af þeim málum sem við ræðum hér á alþingi hvaða mál rata í fréttir og hver ekki ég hef nú verið að nefna það að ég hef mælt hér fyrir málum sem lúta að ýmsum samgöngubótum ég hef verið að tala hér um sundabraut og forgangsakreinar strætisvagna í umferðinni sem hafa þó fengið mun minn athygli í fjölmiðlum heldur en þetta tiltekna mál

sem gerir það að verkum að þessi tillaga hér vekur svona sterk viðbrögð varla er það vegna þess að málið sé svo ómerkilegt og óspennandi að fólk hafi ekki áhuga á að ræða það og ég held þvert á móti hæstvirtur forseti að eins og oft er með mál í hinni samfélagslegu umræðu að þessi tillaga hafi hitt á einhvern þann tímapunkt að menn hafi verið tilbúnir til þess að ræða það opinberlega svona opið og æsingarlaust og án fordóma vegna þess að ég minni á að þegar málið af því þetta er ekki nýtt mál þegar málið var lagt hér fram á sínum tíma að þá hygg ég að það hafi verið einn háttvirtur þingmaður sem talaði fyrir því þá það hlaut engan framgang það sofnaði í nefnd og eins og einhver lýsti því þá var málinu lýst sem hallærisgangi þess tíma núna árið tvö þúsund og átta þegar ég endurflyt þetta mál sem

kvennalistans flutti að þá virðist vera meiri hljómgrunnur fyrir því að ljá því máls ég held að það sé líka fróðlegt að velta því fyrir sér upp úr hvaða hvað á ég að segja upp úr hvaða jarðvegi þessi frjóa umræða sprettur núna þegar málið rataði í fjölmiðla hér á liðnu hausti þá hafði verið þó nokkur umræða hér um íslenska tungu íslenska menningu og tvö hundruð ára ártíð jónasar hallgrímssonar sem var minnst með ýmsum hætti þetta er svona angi af þeirri umræðu en þetta er auðvitað líka kvennabarátta og kvennabaráttan hefur auðvitað á ýmsum tímum birst okkur með ólíkum hætti á mismunandi tímum við sem berjumst fyrir bættum kjörum kvenna og jafnrétti kynjanna og við sem köllum okkur femínista við auðvitað verðum vör við það og skynjum mjög sterkt þá kröfu að það þurfi alltaf að koma með eitthvað nýtt inn í umræðuna en þetta nýja um leið og krafan kemur fram um þetta nýja þá má þetta nýja alls ekki innan gæsalappa vera gamalt það má alls ekki vera lummó og það má alls ekki vera of róttækt og stundum er það þannig og ég hef sagt það áður hér úr þessum ræðustóli að maður upplifir auðvitað þessa baráttu sem baráttu við vindmyllur oft og tíðum það er tekið eitt skref fram á við og svo þarf því miður að stíga tvö aftur á bak vegna þess að þrátt fyrir allt þá er það

að það sé lummó að tala um vinnuálag kvenna það sé lummó að tala mikið um jafnréttismál og það sé hallærislegt að tala um það að konur hafi ekki sömu tækifæri og karlar og af hverju er ég að nefna þetta hér í samhengi við umræður um þessa þingsályktunartillögu jú vegna þess að þessi tillaga til þingsályktunar sem ég flyt hér núna er bara einn lítill örlítill angi og ekki örlítill angi af kvennabaráttunni og ekki það að þetta sé málið eða þetta sé það sem skiptir öllu en þetta er ákveðið birtingarform á mismunum sem ég tel alveg við hæfi að sé rætt hér á alþingi og alveg við hæfi að það sé flutt hér þingsályktunartillaga um þetta og eins og segir í greinargerð hérna með þessari þingsályktunartillögu þá er það þannig að á undanförnum árum í hefðbundnum kvennastéttum að þá hefur þróunin verið þannig að þegar karlar hafa haslað sér völl á vettvangi sem konur hafa sinnt mikið áður að þá undantekningarlaust hefur starfsheitum verið breytt til þess að bæði kyn gætu með reisn borið þessi starfsheiti karlarnir sem fóru inn í hjúkrunarkvennaskólann á sínum tíma þeir gátu ekki hugsað sér að láta kalla sig hjúkrunarkonur starfsheitinu var breytt

þess að körlum sem fóru inn í fóstruskóla íslands eins og hann hét á þeim tíma þeir gátu ekki hugsað sér að láta kalla sig fóstrur og ekki nóg með það að starfsheitinu hafi verið breytt heldur var nafni skólans líka breytt hann hét eftir það fósturskóli íslands og starfsstéttin bar nafnið

í nágrannalöndum okkar eru gjarnan notuð orð yfir þá sem gegna æðstu embættum í ríkisstjórnum þeirra landa sem eru kynhlutlausari

la ministre í stað hins hefðbundna le ministre þannig að það er auðvitað allar útgáfur af því í heiminum hvernig menn hafa farið að því að leysa þetta vandamál ef vandamál skyldi kalla ég ætla í sjálfu sér herra forseti ég ætla ekki að lesa upp úr greinargerðinni sem hér liggur fyrir en ég vil þó nefna það hér svona til gamans í lokin að þegar ég hreyfði þessu máli í haust þá fékk ég gríðarlega sterk viðbrögð almennings við þessu máli sem sagði mér það sem ég sagði hér einmitt í upphafi að ég held að kannski kann að vera

á milli alvarlegu málanna sem verið er að ræða hér að ég fékk gríðarlega sterk viðbrögð frá almenningi og ekki bara hér innanlands heldur líka íslendingum sem eru búsettir erlendis sem sendu mér skeyti og höfðu samband og komu með alls kyns hugmyndir að nýjum heitum og í þessari þingsályktunartillögu er ég ekki með einhverja útfærða hugmynd að því hvaða orð við ættum að nota heldur bara gengur þessi tillaga út á það að fela ríkisstjórninni að láta undirbúa breytingar á

og ráðandi þannig að þá væri talað um umhverfisráð og utanríkisráðanda menn hafa líka nefnt við mig orðin eins og ráðfrú og ráðherra og þá færi það einfaldlega eftir kyni þess sem gegndi embættinu hverju sinni hvort það væri samgönguráðfrú eða samgönguráðherra gætum við farið svipaða leið og frakkar gera það ráðseti og ráðseta það er það væri utanríkisráðseta ef það væri kona sem gegndi embættinu en ráðseti ef það væri karlmaður þannig að það er ýmislegt sem hefur verið nefnt í þessu sambandi en ég ætla í sjálfu sér herra forseti að hafa þetta lengra að sinni ég geri ráð fyrir því að þessi tillaga fari í ákveðinn feril og ég ætla að vona að það fari ekki fyrir þessu máli eins og fór fyrir því fyrst þegar það var lagt fram að því var vísað í nefnd þar var það svæft og vaknaði ekki síðan aftur til lífsins fyrr en um fimmtán árum síðar að menn taki nú þetta mál skoði það af fullri alvöru og